Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să l întreb pe colegul Malcolm Harbour dacă are în vedere și o mai bună utilizare a studiilor realizate atât de către Parlament, prin Departamentul de politici publice, cât și de STOA, care este obligată să pună la dispoziția Parlamentului opțiunile științifice și tehnologice pentru o mai bună utilizare.